W większości w referendach zdecydowaliśmy, że chcemy należeć do związku państw, który nie uznaje kary śmierci, więc nie może Pan nie szanować demokracji. Tutaj, w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej, nie uznajemy kary śmierci, jest to obyczaj barbarzyński.